Pošlji sporočilo osebi Maja. Vsebina naj vključuje: Zdravo, Maja. Zanima me, kako je z mojim študentskim nakazilom. Ali lahko pričakujem to v mesecu juliju ali avgusta? Hvala za odgovor. Na internetu mi poišči najprimernejše darilo, ki ga lahko dam za poroko. Poišči mi najustreznejšo kolesarsko pot v Mariboru ali okolici, ki bi ustrezala naslednjim merilom. Želim prevoziti dvajset kilometrov. Pot naj bo relativno oziroma srednje zahtevna in naj ne vključuje prevelikih vzponov. Zapomni si, kako pripraviti mojo najljubšo jed. Moja najljubša jed je avokadov namaz s česnom na toastu. Avokado mora biti ravno prav zrel, tako da je že temnejše barve. Potrebno ga je prerezati na pol in odstraniti koščico. Nato je potrebno znotraj sadeža ves avokado odstraniti z žličko v skodelico. Avokado v skodelici je tako potrebno z žlico spraviti na manjše dele. Tako da dobi izgled namaza. Avokado začinimo s poprom in soljo, zelo dobro pa je dodati tudi česen, ki je lahko v prahu, ali česen, ki ga preprosto narežemo. Ponavadi zadoščajo trije stroki. Tako to vse skupaj premešamo in tako pripravimo toaste, ki jih malo popečemo v pečici. Tako je jed pripravljena. Za še boljši okus pa je na namaz in toast zelo dobro in priporočeno dati feta sir in popestriti jed z malo čilija ali feferonov. Zapomni si pot od Mercator centra Tabor do Filozofske fakultete Maribor. Pot se začne na Ulici proletarskih brigad, kjer je potrebno zaviti v smeri Qlandie oziroma Tabora, Nove vasi. Pot nadaljujemo vse do krožišča, kjer bomo zagledali Qlandio. In zavijemo v prvem izvozu desno. Tako smo na Ulici heroja Šercerja in pot nadaljujemo naprej vse do Koroškega mosta, kjer pa nato v krožišču zavijemo levo. V križišču lahko opazimo Štuk, na levem izvozu v krožišču pa bomo pot nadaljevali ravno, kjer bo na desni strani tudi bencinska črpalka Petrol. Pot nadaljujemo še naprej, dokler na zavijemo levo na Koroško cesto. Nato pot nadaljujemo spet naprej, lahko zagledamo na desni strani Lidl, na levi strani pa Dijaški dom Maribor. Nato zavijemo še enkrat levo na Gosposvetsko cesto. In tam je naš cilj. Ustvari skupino na Facebooku in dodaj naslednje ljudi. Maja, Pija, Laura, Andrej in Matej. Poimenuj skupino na Slavna peterica. Temo pogovora označi z modro barvo, emoji pa naj bo pivo. Napiši naslednje besedilo: Zdravo, ker se že dolgo časa nismo uspeli dobiti, bi predlagal, da se v petek zvečer dobimo na Poštni ulici in popijemo kakšno pivo za stare dobre čase. Če ste za in imate čas, prosim, všečkajte moj komentar. Na Bookingu mi poglej, koliko stane prenočitev v Santoriniju v mesecu avgustu. Na internetu mi preveri možnosti najema avtomobila ali motorja na otoku Rodos in kakšne so cene. Poišči mi, ali obstajajo kakšne omejitve za potovanja v Grčijo. V koledar mi zabeleži, da imam dvaindvajsetega julija frizerja ob štirinajsti uri. Budilka naj mi zvoni ob šestnajsti uri danes in naj v opomniku piše: Pokliči Satjo. Na Spotifyu mi predvajaj top petdeset skladb na svetu. Na internetu mi poišči, koliko strani ima najdaljša knjiga na svetu. Preveri, kdaj pride nov film Harryja Potterja. V sosednjem stanovanju se je zgodil požar. Ta je zajel še naslednja tri stanovanja. Do mojega ogenj ni prišel. Ampak evakuirati smo morali celoten blok. Dve osebi sta umrli, štiri so hujše poškodovane. Ostali stanovalci so varni.